Monsieur Callanan, je ne suis pas là pour défendre le gouvernement français, vous le savez bien. J'ai simplement une question. Si mes souvenirs sont exacts je regarde la Commission jamais dans cette discussion et négociation, le Royaume Uni n'a demandé une baisse de son enveloppe dans le cadre de la politique agricole.

Vous êtes très bons au niveau financier, et je vous félicite, mais jamais, vous n'avez demandé une baisse du budget de la PAC!